Csatlakozom az előttem szóló képviselőtársaimhoz. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevő asszonynak és az árnyék jelentéstevőknek is, különösen Kohn néppárti képviselőtársamnak.

Az Európai Parlament szerepét jól mutatja ez a folyamat, hiszen az állampolgárok érdekeit nagyon jól tudjuk képviselni a különböző országok érdekeivel együtt, ugyanúgy ebbe beleérthető Magyarország is.

Ebben a kompromisszumban sikerült elérni azt, hogy Magyarország számára egy nagyon fontos kérdésben, méghozzá egy derogációs kérdésben felmentést kapjunk.

Ezeknek a mozdonyoknak az értéke a nullához közeli, és ennek a rendszernek a beépítése sokkal többe kerülne, mint magának a járműnek az üzemeltetése. Tehát az ésszerű megoldásokat jól lehet használni, és ezt a pénzt be lehet építeni olyan költségekre, amelyek inkább új eszközök, környezetbarát mozdonyok vásárlását teszik lehetővé a jövőben. Köszönöm, hogy a józan ész győzedelmeskedett, és sok sikert kívánok a továbbiakban a jelentéstevő asszonynak is.